Herr Präsident! Netzneutralität ist das A und O in der digitalen Marktwirtschaft und in der Öffnung für die Bürger und Bürgerinnen. Deshalb hat meine Fraktion darauf bestanden, solch eine Frage an die Kommission zu stellen, um sicherzustellen, dass diese eine Praxis des

Die Antworten, die wir nun erhalten haben sowohl vom Rat wie auch von der Kommission zeigen, dass die Bedenken, die meine Fraktion hat, durchaus berechtigt sind. Denn diese Praxis des zero ratings ist das klingt gut Internet zum Nulltarif, Dienstleistungen umsonst. Allerdings behaupte ich zero rating ist eine pseudo verbraucherfreundliche Geschäftspraxis, denn sie ist ein Mittel der Unterwanderung der Netzneutralität. Das müssen wir uns ganz klar sagen, dass wir es eben nicht laufen lassen können.

Und das finde ich sehr bedenklich.

Dieses zero rating hat auch direkte Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit innovativer junger Tech Anbieter und App Entwickler und schränkt zudem den Zugang zu einem pluralistischen Internet ein.